¿pueden imaginarse que su hija sea utilizada como esclava sexual en lugar de estar en el colegio aprendiendo y jugando con sus amigos y amigas?

Desgraciadamente, esta Unión Europea continúa a veces, con su doble moral, participando en la generación perpetua de conflictos internacionales o mirando hacia otro lado. Y, en paralelo, nos lavamos la cara con programas de ayuda humanitaria. Como bien refleja esta propuesta de Resolución, garantizar una educación de calidad para niños y niñas en situaciones de emergencia y crisis prolongadas es una prioridad absoluta.

Lo que a mí también me resulta increíble es que se pretenda instrumentalizar asuntos de ayuda humanitaria para fomentar la privatización de servicios ―que deben ser fundamentalmente públicos, respaldados por organizaciones internacionales― como la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas. La Unión Europea tiene esa responsabilidad y tiene esa capacidad de velar por los derechos de todos los niños y todas las niñas.